Voorzitter, dit is niet de eerste keer dat Litouwen de basiswaarden en het Verdrag van de EU schendt. Het parlement daar lijkt steeds schaamtelozer te worden in het inperken van de rechten van homo's. We moeten daar actie tegen ondernemen. De waarden en wetten van de EU zijn niet à la carte deze wel, en deze liever niet.

Dat geldt voor Litouwen, maar net zo goed voor Frankrijk en ook voor Nederland. Stel dat Nederland bijvoorbeeld in de toekomst zou willen gaan morrelen aan de rechten van migranten. We moeten actie ondernemen, want als dit zomaar kan, dan betekent dat dat eigenlijk niemand zich echt goed beschermd mag voelen in de Unie. Ik ben blij dat de commissaris meteen is gestart met een juridische analyse en ik hoop op heel snelle vervolgstappen. Want het kan toch niet zo zijn dat mensen eerst slachtoffer moeten worden van deze wetten en dan bij de buren hun rechten als EU burgers moeten gaan opeisen bij het Mensenrechtenhof.